frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

í frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða frumvarpið var samið í fjármálaráðuneytinu að höfðu samráði við landssamtök lífeyrissjóða fjármálaeftirlitið og velferðarráðuneytið í fyrstu grein frumvarpsins er lögð til breyting er lýtur að því að lífeyrissjóðir móti eftirlitskerfi sem geri sjóðunum kleift að meta með sem skilvirkustum hætti þá áhættu sem fólgin er í starfsemi sjóðanna í ljósi hlutverks lífeyrissjóða og lögbundinna krafna þykir eðlilegt að fela stjórnum lífeyrissjóða það hlutverk að móta eftirlitskerfi sem geri sjóðnum kleift að meta með sem skilvirkustum hætti

þriðju málsgrein tuttugustu og níundu grein er að öðru leyti kveðið á um þau verkefni sem stjórnir lífeyrissjóða hafa með höndum þá liggur fyrir að fjármálaeftirlitið hefur unnið að leiðbeinandi tilmælum um áhættustýringu hjá lífeyrissjóðum og meðal annars leitað eftir sjónarmiðum landssamtaka lífeyrissjóða við þá vinnu tilmælin hafa verið samþykkt af stjórn fjármálaeftirlitsins og nefnast leiðbeinandi tilmæli um áhættustýringu samtryggingardeilda lífeyrissjóða númer fjögur tvö þúsund og ellefu í annarri grein eru lagðar til breytingar er varða vikmörk milli eignarliða og framtíðarskuldbindinga lífeyrissjóða og er þar um framlengingu að ræða á ákvæði til bráðabirgða sex í lögunum með því er lagt til að vikmörk milli eignarliða og framtíðarskuldbindinga lífeyrissjóða verði fimmtán prósent áfram í stað tíu prósent eða út árið tvö þúsund og ellefu en í ákvæðinu kemur fram að mörkin geti numið allt að fimmtán prósent sem er frávik frá almennu reglunni í fyrsta málslið annarrar málsgreinar þrítugustu og níundu grein laganna þá er lagt til að rýmkuð vikmörk verði lækkuð í þrepum á næstu þremur árum uns tíu prósent mörkunum verði náð árið tvö þúsund og fjórtán vísast hér meðal annars til röksemda sem fram komu í áliti efnahags og skattanefndar þegar umrætt bráðabirgðaákvæði var sett samanber lög númer hundrað sjötíu og eitt tvö þúsund og átta tvö hundruð og nítjánda mál þingskjal fjögur hundruð fimmtíu og níu á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi árið tvö þúsund og átta þar sagði meðal annars að fram hefði komið að talsverðrar óvissu gætti um eignir lífeyrissjóðanna og að neikvæð staða margra væri um eða yfir tíu prósent nefndin ræddi þetta atriði þá ítarlega og einkum það sjónarmið að hér væri verið að fresta því að taka á vanda sjóðanna á kostnað yngri sjóðfélaga betra væri að taka strax á vandanum og hafa þessi mörk óbreytt á móti kæmi að hér væri um að ræða heimildarákvæði og að stjórn sjóðs gæti tekið sjálfstæða ákvörðun um skerðingu ef staða sjóðsins væri nálægt þessum mörkum þá var bent á að staða á eignamörkuðum væri svo óljós að ekki lægi enn fyrir hvert áfallið yrði það kynni að skýrast á árinu tvö þúsund og níu á þessi sjónarmið féllst nefndin

lífeyrissjóða geta nýtt sér en líkt og síðustu ár er útlit fyrir að einhverjir sjóðir séu með neikvæða stöðu yfir tíu prósent í ákvæði a liðar þriðju grein er lagt til í bráðabirgðaákvæði sem öðlast gildi hinn fyrsta janúar tvö þúsund og tólf og gildir til fyrsta júlí tvö þúsund og tólf að kveðið verði á um greiðsluskyldu til virk starfsendurhæfingarsjóðs á því tímabili ákvæðið er framlenging á ákvæði til bráðabirgða tíu í lögunum sem fellur úr gildi samkvæmt efni sínu þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og ellefu hér er litið til þess að í ákvæði til bráðabirgða tíu sem samþykkt var vorið tvö þúsund og ellefu var lagt fyrir ráðherra velferðarmála og ráðherra lífeyrismála að skipa samráðsnefnd aðila vinnumarkaðarins stjórnvalda og landssamtaka lífeyrissjóða til að koma fram með nánari tillögur um skipulag og samhæfingu starfsendurhæfingarmála fyrir fyrsta nóvember tvö þúsund og ellefu samráðsnefndin var skipuð í júní tvö þúsund og ellefu og hefur fundað reglulega

í ljósi þess að ekki náðist að ganga frá tillögum nefndarinnar innan þess tímaramma sem starfi nefndarinnar var settur er lagt til að skylda launagreiðanda til að standa skil á iðgjaldi til virk

með sama hætti og gildir um lífeyrisiðgjald samanber aðra málsgrein sjöundu greinar til viðkomandi lífeyrissjóðs verði framlengd til fyrsta júlí tvö þúsund og tólf þá er gert ráð fyrir að greiðsluskylda lífeyrissjóðanna verði virk þegar lagarammi hefur verið settur um starfsendurhæfingarsjóði greiðslur til þeirra og rétt til starfsendurhæfingar eigi síðar en hinn fyrsta júlí tvö þúsund og tólf í ákvæði b liðar þriðju greinar eru lagðar til breytingar er varða hæfi stjórnarmanna í lífeyrissjóðum til setu í stjórn annars lífeyrissjóðs og við það miðað að stjórnarmönnum verði veittur ákveðinn aðlögunartími fram til fyrsta júlí tvö þúsund og tólf til þess að segja sig úr stjórn sjóðs ef þeir hafa átt sæti í fleiri en einni með lögum númer hundrað tuttugu og tvö tvö þúsund og ellefu var samþykkt að stjórnarmenn í lífeyrissjóðum mættu hvorki eiga sæti í stjórn annars eftirlitsskylds aðila eða aðila í nánum tengslum við hann né vera starfsmenn eða endurskoðendur annars eftirlitsskylds aðila eða aðila í nánum tengslum við hann

um framangreint þess efnis að þrátt fyrir ákvæði annarrar málsgreinar væri stjórnarmanni í lífeyrissjóði heimilt að sitja í stjórn annars lífeyrissjóðs að fengnu samþykki fjármálaeftirlitsins

þegar um sambærileg og flókin réttindakerfi væri að ræða hjá lífeyrissjóðum slíkt gæti átt við um sjóði sem lytu sameiginlegum rekstri eins og á við um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins l s r og lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga lh eða með hliðsjón af sérstöðu annars eða beggja sjóðanna gert var ráð fyrir að fjármálaeftirlitið gæti sett leiðbeiningarreglur eða viðmið um slíka undanþágu í meðförum efnahags og skattanefndar vorið tvö þúsund og ellefu var undanþágan felld brott en frumvarpið varð þó ekki að lögum fyrr en á haustþingi í september tvö þúsund og ellefu þá láðist að taka afstöðu til aðlögunartíma og stöðu þeirra sjóða þar sem jafnvel meiri hluti stjórnar og varamanna yrði vanhæfur í kjölfar breytinganna þar sem langt er í næstu aðalfundi en þeir eru flestir haldnir samkvæmt lögum eða samþykktum í apríl og maímánuði eða fyrir þrítugasta júní ár hvert þykir rétt að leggja til að unnt sé að uppfylla skilyrði nýrra laga í síðasta lagi á næstu aðalfundum vorið tvö þúsund og tólf í ákvæði c liðar þriðju grein er lagt til að við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða þar sem útfærð er fjármögnun lífeyrissjóða í sérstakri vaxtaniðurgreiðslu á árunum tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf forsaga málsins er sú að í lok árs tvö þúsund og tíu var samþykkt bráðabirgðaákvæði það er ákvæði til bráðabirgða xlii í lögum um tekjuskatt númer níutíu tvö þúsund og þrjú um sérstaka vaxtaniðurgreiðslu sem var hluti stjórnvalda í víðtækum aðgerðum vegna skulda og greiðsluvanda heimilanna þessar greiðslur eru ígildi viðbótarvaxtabóta sem greiddar skyldu tvisvar á ári fyrsta maí og fyrsta ágúst á þessu ári og á árinu tvö þúsund og tólf greiðslur fyrir árið tvö þúsund og ellefu hafa að mestu þegar verið inntar af hendi og munu væntanlega verða nálægt sex komma fjórum milljörðum króna á þessu ári en reiknað hafði verið með að þessar sérstöku vaxtaniðurgreiðslur yrðu kringum sex milljarðar í því samkomulagi sem ríkisstjórnin gerði við hagsmunaaðila í tengslum við þessar aðgerðir segir að aðilar muni í samstarfi leita leiða til að þeir síðarnefndu það er fjármálafyrirtæki það er viðskiptabankarnir og lífeyrissjóðir fjármagni þessi útgjöld vorið tvö þúsund og ellefu lágu fyrir tillögur þess efnis að heildargreiðslur þessara aðila í formi tímabundinnar skattlagningar yrðu þrjú komma fimm milljarðar á þessu ári sem skiptist jafnt á milli þeirra það er sautján hundruð fimmtíu milljónir króna á viðskiptabanka og sautján hundruð fimmtíu milljónir króna á lífeyrissjóði við meðferð málsins hjá efnahags og skattanefnd á vorþingi tvö þúsund og ellefu kom fram rík andstaða hjá lífeyrissjóðunum bæði varðandi skiptinguna og formið um leið og óskað var nánara samráðs við stjórnvöld um hvernig greiðslum lífeyrissjóðanna skyldi háttað niðurstaðan varð því sú að tvö þúsund hundrað milljónir króna skyldu fjármagnaðar af viðskiptabönkunum og var það samþykkt í formi viðbótarbankaskatts samanber lög númer hundrað fimmtíu og fimm tvö þúsund og tíu og er sú skattlagning þegar komin fram tillagan um fjármögnun lífeyrissjóða sem samkvæmt samkomulagi skyldu fjármagna fjórtán hundruð milljóna króna var hins vegar felld brott vorið tvö þúsund og ellefu af hálfu efnahags og skattanefndar en tillagan var sú að ákvæði um tímabundinn skatt á lífeyrissjóði yrði að finna í bráðabirgðaákvæði í lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt í áliti nefndarinnar með breytingunni var stjórnvöldum og landssamtökum lífeyrissjóða hins vegar falið að eiga nánara samstarf á sumarmánuðum um útfærslu og greiðslur lífeyrissjóðanna á umræddri fjárhæð í sumar og þó einkum nú á haustmánuðum hafa fulltrúar lífeyrissjóðanna og fjármálaráðuneytisins fundað og farið yfir það hvort hægt væri að finna einhverjar þær lausnir sem ekki krefðust lagabreytingar og beinnar skattheimtu af lífeyrissjóðunum þrátt fyrir góðan vilja samningsaðila reyndist þeim ekki kleift að ná samkomulagi um slíkar lausnir fyrir nokkru lá hins vegar fyrir að ekki yrði unnt að fara þá leið að fjármagna hluta lífeyrissjóðanna með öðrum hætti og því er hér lagt til að sú leið verði farin sem byggt er á í þessu frumvarpi til að fjármagna áðurnefndar fjórtán hundruð milljóna króna af vaxtaniðurgreiðslunni á árinu tvö þúsund og ellefu og samsvarandi fjárhæð á árinu tvö þúsund og tólf í ákvæði c liðar þriðju greinar frumvarpsins er því að finna tillögu að gjaldstofni gjaldhlutfalli og greiðslufyrirkomulagi á fjármögnun lífeyrissjóða á þeirra hlut í sérstakri vaxtaniðurgreiðslu lagt er til að gjaldstofn verði hrein eign þeirra til samtryggingar í lok árs tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf og gjaldhlutfallið núll komma núll átta ein fjögur prósent jafnhliða er lagt til að álagning gjaldsins fari fram með álagningu opinberra gjalda á lögaðila fyrir þessi ár en að sjóðirnir greiði

í lok árs tvö þúsund og tíu nam hrein eign samtryggingardeilda lífeyrissjóða samtals einni milljón sjö hundruð og átján þúsund átta hundruð fimmtíu og fimm milljónir króna samkvæmt skýrslu fjármálaeftirlitsins um ársreikninga lífeyrissjóða fyrir árið tvö þúsund og tíu gjaldhlutfallið núll komma núll átta ein fjögur prósent byggist á þeirri fjárhæð og fyrirhugaðri fjármögnun upp á fjórtán hundruð milljóna króna á þessu ári rétt er að taka fram að hér var og er um afar mikilvægar aðgerðir að ræða sem nú eru langt komnar af hálfu banka lífeyrissjóða íbúðalánasjóðs og stjórnvalda víðtækt samkomulag um umfangsmiklar aðgerðir til að létta á skuldavanda tugþúsunda heimila í landinu og afar mikilvægt að allir leggi sitt af mörkum til þeirrar aðgerðar allir njóta góðs af bættri stöðu lántakenda að þessu leyti jafnt lífeyrissjóðir sem aðrir sem þessum aðilum hafa lánað fé því er í reynd mjög auðvelt að réttlæta þátttöku lífeyrissjóðanna í þessu að því leytinu til að greiðslugeta og burðir þeirra sem þarna fá úrlausn sinna skuldamála verða betri og eignasöfn viðkomandi aðila þar með betri þannig gagnast það að sjálfsögðu lífeyrissjóðum að bankar og eða íbúðalánasjóður sem eiga kannski hluta af skuldum viðkomandi aðila fyrir sitt leyti endurskipuleggi þær og öfugt að þátttaka hvers um sig styður aðgerðir hinna aðilanna og því afar mikilvægt að það takist að viðhalda þessu samkomulagi og leiða það til lykta með farsælum hætti augljóst er að erfitt væri að ætlast til þess að aðrir aðilar legðu sitt af mörkum ef ekki yrði um þátttöku lífeyrissjóðanna að þeirra hluta að ræða rétt er að taka fram að til að greiða götu þess að samkomulag næðist um þetta varð niðurstaðan á vormánuðum að ríkið tæki sjálft á sig stóran hluta greiðslunnar það er tvö komma fimm milljarða króna en bankar og lífeyrissjóðir skiptu hinu á milli sín niðurstaðan varð jafnframt sú að leggja þar þyngri hlutann á herðar bönkunum og minna á lífeyrissjóðina ég legg áherslu á að hér er um viðamiklar aðgerðir að ræða sem mikilvægt er að samkomulag takist um og að það verði leitt til lykta

að ekki stendur til að innleiða hér með neinum hætti framtíðarskattlagningu lífeyrissjóða hér er eingöngu verið af því að aðrar leiðir hafa ekki reynst færar að finna lögformlegan grundvöll fyrir því að lífeyrissjóðirnir á þessum tveimur árum leggi sitt af mörkum í þessar aðgerðir í þágu þess að bæta stöðu lántakenda en vaxtaniðurgreiðslan er hinn stóri almenni þáttur þessara aðgerða sem gagnast að uppistöðu til öllum þeim sem á hvílir skuldabyrði vegna íbúðarhúsnæðis aðrir þættir aðgerðanna eru meira sértækir og beinast að þeim sem eru þá í mestum vanda eins og hundrað og tíu prósenta leiðin svonefnda sértæk skuldaaðlögun og annað því um líkt en vaxtaniðurgreiðslan er stór almenn aðgerð til að takast á við þetta ástand upp á sex milljarða króna hvort ár eða liðlega það eins og útkoman varð á þessu ári og hefur að sjálfsögðu mjög mikil áhrif á greiðslubyrði þessa hóps með þeim miklu fjármunum sem þar með er orðið varið til vaxtabóta og vaxtaniðurgreiðslna upp á sautján til átján milljarða króna hvort ár lætur nærri að upp undir þriðjungur af heildarvaxtakostnaði heimilanna í landinu vegna íbúðarhúsnæðis sé niðurgreiddur í gegnum vaxtabóta og vaxtaniðurgreiðslukerfið í fjórða grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að lögin öðlist þegar gildi að undanskildum a lið þriðju grein um greiðslur til virk starfsendurhæfingarsjóðs en þar er gert ráð fyrir framlengingu á bráðabirgðaákvæði þar til sérlög verða sett um starfsendurhæfingarsjóði því er lagt til að ákvæðið öðlist gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tólf er ákvæði til bráðabirgða tíu fellur úr gildi og að það gildi til fyrsta júlí tvö þúsund og tólf með vísan til þess sem áður er rakið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 vissulega lífeyrissjóði sem séu á verksviði fjárlaganefndar gangi engu að síður til efnahags og viðskiptanefndar þar sem í því eru nefndir tekjuöflunar og skattaþættir sem ég hef hér